Frau Präsidentin! Herr Ratspräsident, Sie haben über die Menschen in Irland gesprochen. Über die Menschen, die Erfahrungen haben, über die Menschen, die bereit sind, sich neuen Herausforderungen zu stellen, sich zu engagieren, und über den Mut der Menschen in Irland. Das hat mir gut gefallen. Ich muss Ihnen aber sagen, in diesem Volkshaus haben wir in den seltensten Fällen Probleme mit der Bevölkerung. In aller Regel haben wir unsere Probleme mit den Regierungen.

Sie haben völlig zu Recht über die Jugendgarantie als ein zentrales Element unserer Politik gesprochen. Seien wir einmal ganz ehrlich Wir haben diese Jugendgarantie seit 2002. Seit dem Frühjahrsgipfel in Barcelona haben die Staats und Regierungschefs einander versprochen, in der Lissabon Strategie alles dafür zu tun, dass nach einigen Monaten jeder Jugendliche in Europa in einen Job oder in eine Ausbildung kommt. Warum ist eigentlich nichts passiert? Ich will Ihnen sagen, warum nichts passiert ist Weil wir diese Politik nicht hart gemacht haben, weil wir sie nicht genau so gehärtet haben wie alle anderen Anforderungen, die etwas mit dem Budget zu tun haben, weil es keine Sanktionen gibt, und weil dieses Haus hier nicht zuständig ist dafür, die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zu überprüfen und mit Ihnen zu diskutieren, wie es vorangehen kann. Das ist ein wichtiges Beispiel. Das zweite Beispiel sind die Banker Boni. Machen Sie und Sie haben Erfahrung in Irland in Ihrer Ratspräsidentschaft nicht den Fehler, sich zu den Verteidigern derjenigen zu machen, die uns in die Krise gestürzt haben, sondern helfen Sie den Menschen, wieder Vertrauen zu finden durch klare Regeln, auch für den Finanzmarkt.